virðulegi forseti upphaf aðgerða má rekja til eldgoss sem hófst í fimmvörðuhálsi tuttugasta og fyrsta mars síðastliðinn en þá var þegar í stað lýst yfir efsta hættustigi og samhæfingarskipulag almannavarna virkjað og gripið til rýminga sem nauðsynlegar voru taldar á svæðinu skyndihjálparstöðvar voru virkjaðar og gripið til lokana á vegum á svæðinu gefnar voru daglega tilkynningar um stöðu mála á gossvæðinu og leiðbeiningar um þær aðgangstakmarkanir sem í gangi voru á hverjum tíma tólfta apríl var aðbúnaður vegna gossins á fimmvörðuhálsi færður niður um eitt stig af neyðarstigi og niður á hættustig þann fjórtánda apríl hófst stærra gos í eyjafjallajökli og strax um nóttina var svæðið umhverfis jökulinn og vestur um landeyjar og fljótshlíð rýmt viðbúnaður var færður aftur á neyðarstig til að verja brúna yfir markarfljót voru rofin skörð í veginn og er talið að með þeirri aðgerð hafi tekist að bjarga brúnni og þar með miklum verðmætum gosinu fylgdi mikið öskufall í fyrstu var öskufallið austan eyjafjallajökuls en síðan þá hefur öskufallið verið hvað mest undir eyjafjöllum öskufall hefur minnkað en það er þó áfram ásamt umtalsverðu öskufoki undir eyjafjöllum og austur fyrir mýrdalssand reglulegir fundir hafa verið haldnir með vísindamönnum um framgang gossins vísindastofnanir fylgjast grannt með öllum mælakerfum sem gefið geta vísbendingar um framgang gossins og breytingar í því að auki hefur landhelgisgæsla íslands farið í fjölda flugferða með vísindamenn bæði á flugvélinni tf sif og þyrlum til að meta ástandið lögreglu og björgunarsveitir hafa aðstoðað íbúa á margan hátt meðal annars með því að sinna lokunum vega aðstoða við smölun og umönnun búfjár þá hafa björgunarsveitir aðstoðað bændur við að moka ösku af þökum og lagfæringar á húsum í fyrstu sinntu björgunarsveitir á svæðinu þessum verkefnum en eftir því sem á hefur liðið hafa björgunarsveitir annars staðar af landinu komið til aðstoðar rauðikross íslands hefur ásamt starfsmönnum heilbrigðisgeirans sinnt áfallahjálp og öðrum sálrænum stuðningi í heimalandi undir eyjafjöllum hefur verið athvarf fyrir fólk undan eyjafjöllum þar sem boðið hefur verið upp á mat og aðra aðhlynningu þar hefur fólk getað leitað skjóls undan öskufalli allt frá því að verulega fór að bera á öskufalli undir eyjafjöllum hefur íbúum þar staðið til boða aðstoð við að fara af svæðinu sveitarstjórn rangárþings eystra hefur boðið þeim sem það vilja þiggja húsnæði á hvolsvelli og fleiri húsnæðisúrræði hafa verið boðin fram fundað var með íbúum á svæðinu í gær á gunnarshólma í landeyjum heimalandi undir eyjafjöllum vík í mýrdal og á kirkjubæjarklaustri á þessum fundum voru ríkislögreglustjóri ásamt starfsmönnum heilbrigðiseftirlits matvælastofnunar lögreglustjórans á hvolsvelli og fulltrúum bjargráðasjóðs veðurstofu og rauðakross íslands í dag eru áformaðir fundir á laugalandi í landssveit í vestmannaeyjum á hvolsvelli og hellu á morgun á þessum fundum er farið yfir stöðuna spurningum íbúa svarað og tekið á móti ábendingum um það sem betur má fara og verður þeim atriðum komið til hlutaðeigandi ráðuneyta og stofnana þá hefur þjónustumiðstöð verið komið á fót á grundvelli heimildar í fjórtándu grein laga um almannavarnir til að byrja með verður þjónustumiðstöð opnuð á heimalandi og í vík og síðan á öðrum stöðum eftir þörfum verkefni þjónustumiðstöðvanna felast einkum í upplýsingagjöf til almennings og þjónustu við þá aðila sem hafa orðið fyrir tjóni og hin tiltekna hætta hefur haft önnur bein áhrif á fyrirkomulag verður þannig að þjónusta verður veitt á mismunandi stöðum og fyrir fram auglýstum tímum margir aðilar koma að rekstri þjónustumiðstöðvarinnar auk rauðakrossins og sveitarfélaganna mikil þörf hefur verið á að miðlun upplýsingagangi eldgossins í eyjafjallajökli á aðgerðum og í tengslum við það skjótt var brugðist við þessu með því að setja á fót sérstakt teymi í samhæfingarmiðstöðinni í skógarhlíð og á hvolsfelli til að sinna þessu að því verki hafa komið fjölmiðlafulltrúar frá ráðuneytum og stofnunum auk aðstoðar fagfólks úti í bæ fjölmiðlateymi í skógarhlíð tekur að sér að sinna þessari samræmingu komið hefur verið upp björgunarmiðstöðvum í björgunarmiðstöðinni í skógarhlíð og hvolsvelli þar hafa síðustu dagar verið upplýsingafundir fyrir fjölmiðlafólk þar sem jarðvísindamenn veðurfræðingar og fulltrúar aðgerðastjórnar hafa greint frá ástandi mála og svarað spurningum til þessa hafa einkum verið erlendir fjölmiðlar sem hafa nýtt sér þessa þjónustu en áformað er að bjóða hana áfram næstu daga enda hefur hún mælst vel fyrir vegna eldsumbrotanna hefur birgðastaða í landinu verið könnuð sérstaklega ekki kemur til skorts á matvælum þar sem aðeins mjög viðkvæm matvæli eru flutt með flugi eins og til dæmis viðkvæm salöt hvað varðar lyf og hjúkrunarvörur er ekki nauðsynlegt að hafa ástæður af skorti á slíku almannavarnir eru í stöðugu sambandi við fjarskiptaveitur og orkufyrirtækja til að fylgjast með stöðu mála hjá þeim og fulltrúar þeirra starfa í samhæfingarmiðstöðvum virðulegi forseti áður en ég lýk máli mínu vil ég

lögreglu björgunarsveita og viðbragðsaðila allra og þakka þeim fyrir þeirra vandasömu störf og einnig vil ég